Nous avons entendu des positions qui, pour certaines, étaient très différentes, voire opposées, notamment l'une des positions opposées au règlement qui consiste à mélanger peut être de manière cynique ou peut être de manière candide l'idée de coopération pour lutter contre la criminalité organisée transfrontalière et la possession de la souveraineté des États.

transfrontalières et notamment les terroristes. Par rapport aux collègues qui ont regretté que cela ne vienne pas suffisamment tôt, je répondrai juste par l'adage mieux vaut tard que jamais.